Monsieur le Président, je voudrais vous faire savoir que dans quelques jours se tiendra la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. La situation du peuple palestinien écrasé, colonisé, meurtri, tué ne doit plus perdurer. Nous, Européens, de par nos valeurs de solidarité, de fraternité, avons la responsabilité de trouver une solution à cette situation rapidement, avant qu'un bain de sang ne se reproduise.

La seule solution, aujourd'hui, pour arrêter cette politique mortifère du gouvernement israélien est la reconnaissance et, surtout, l'existence de l'État palestinien. Le peuple palestinien, comme les autres peuples, a droit à une existence digne et qui corresponde à ses aspirations.